Daul, que c'est un gouvernement de chrétiens démocrates avec les libéraux.

Je vais soutenir une résolution commune sur le site internet parce que le silence du gouvernement hollandais est intolérable.